virðulegur forseti ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu þar heyrist einu sinni sem oftar því haldið fram að umræðan um evrópusambandið eigi ekki við til að leysa vandamál dagsins í dag nú höfum við í samfylkingunni

eða frá stofnun samfylkingarinnar árið nítján hundruð níutíu og níu og í kosningunum þá þessi dagur og vandamál þessa dags eru farin að vera býsna löng þegar dagarnir eru orðnir á fjórða þúsundið ég hlýt að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji ekki í ljósi sögunnar að það hefði verið farsælast fyrir ísland að taka þessa stefnu þá þegar árið nítján hundruð níutíu og níu uppfylla fyrsta maastricht skilyrðið sem er auðvitað að ganga inn í evrópusambandið og leitast síðan við að uppfylla hin um stöðugleika ég hlýt líka að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji það ekki óhóflega bjartsýni í þeim aðstæðum sem við erum í núna í dag að við getum yfir höfuð vera að ræða það að við munum hér ná maastricht skilyrðunum um stöðugleika í ríkisfjármálunum á næstu missirum